Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was mich in der Einleitung dieser Debatte am meisten erschüttert hat, war der Ton, in dem über Griechenland geredet worden ist. Ich hoffe, dass das morgen auf dem informellen Gipfel eine andere Rolle spielen wird als in den Reden, die ich hier zuerst gehört habe.

zweitens einem EU IWF Austeritätsprogramm, von dem wir hier von Anfang an gesagt haben, dass es nicht machbar ist. Im Zusammentreffen dieser beiden Probleme vor dem Hintergrund einer sehr tiefen, nicht nur europäischen, sondern globalen Finanz und Wirtschaftskrise hat genau das die Griechen in diese Abwärtsspirale geführt, in der sie heute sind.

wenn nicht endlich im Europäischen Rat über die Fehler und Schwächen der bisherigen Krisenpolitik geredet wird.

Ich frage mich, warum heute nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand, sondern von vielen Staats und Regierungschefs schon fast offen gesagt wird Wenn die Griechen nicht bleiben wollen, dann sollen sie doch gehen. Ich halte das für eine wahnsinnig leichtfertige Haltung.

Und ich glaube, Herr Rehn, dass die Kommission schon längst so weit sein muss, morgen zu sagen, wie Hunderte Millionen Euro, die in Brüssel liegen und von Griechenland nicht abgerufen werden können, in Griechenland in Beschäftigung für Jugendliche und z.

in Energiewendemaßnahmen sofort umgesetzt werden können.

Meine Fraktion glaubt, Griechenland muss in der Eurozone bleiben, und zwar nicht nur weil wir wissen, dass das besser und gut für Griechenland ist, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass das für die gesamte Europäische Union besser ist. Wenn morgen über Wachstum geredet wird, dann hoffen wir, dass es nicht wieder um das geht, was in Spanien z.

als Blase fast direkt mit in die Krise hineingeführt hat, in der Spanien heute steckt. Wenn wir über Wachstum reden, dann sprechen wir von Nachhaltigkeit, die erreicht werden muss, z.

durch konsequenten Klimaschutz, durch Energie und Ressourceneffizienz. Dass ressourcenschonende Technik, dass ressourcenschonende Produktionsprozesse und Produkte die Garantie nicht nur für Arbeit heute, sondern für Arbeit in der Zukunft sind, darüber haben wir wahnsinnig oft geredet.

Zur Finanzierung habe ich die Auffassung, dass wir mit verschiedenen europäischen Mitteln, mit den Fonds, die endlich einmal konsequent entsprechend der politischen Vorgaben eingesetzt werden müssen, auch mit Möglichkeiten der EIB, da etwas tun können. Aber ohne gleiche Investitionen in die gleiche Richtung auf nationaler Ebene und ohne dass wir private Investitionen in einem ganz großen Umfang triggern, werden wir unsere Ziele nicht erreichen können. Zuletzt Wachstum können Sie morgen diskutieren. Aber wenn Sie nicht ernsthaft darüber reden, wie Sie das Refinanzierungsproblem Spaniens und auch Griechenlands in den Griff bekommen wollen, wenn Sie morgen nicht ernsthaft über den Schuldentilgungsfonds und in der Perspektive über Eurobonds reden, dann wird das, was heute als Wachstumspakt vorgestellt worden ist, einfach verpuffen. Wir brauchen eine echte Fiskalunion, so wie sie hier oft diskutiert worden ist.